Toch is er nog een lichtpunt. In mijn land, Nederland, zijn er al decennia christelijke stichtingen die zich om de allerzwaksten in het allerarmste land van Europa bemoeien. Gelukkig houden zij de reputatie hoog.